Eh bien, aussi longtemps que cette période de transition est en vigueur, je pense que les conditions que vous avez énoncées doivent être d'application. Finalement, je pense qu'il est important de s'attaquer à la racine du problème. Certains l'ont dit aujourd'hui.

Aujourd'hui, les marchés de produits dérivés représentent 30 fois la taille de l'économie réelle.